Par contre, nous essayons, par notre texte, de réaffirmer l'existence de plusieurs risques dans cette région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel.

Il y a tout d'abord la crise alimentaire, il y a ensuite les conflits armés.